Y felicitarnos también porque, por primera vez, vamos a adoptar un informe en el ámbito de la pesca, bajo el procedimiento legislativo ordinario, en primera lectura y con el acuerdo de las tres Instituciones. Las enmiendas del Parlamento se han dirigido fundamentalmente a incorporar las nuevas recomendaciones surgidas en la reunión de la CICAA en 2009, ya que la propuesta original de la Comisión sólo recogía las recomendaciones de 2008, y aclarar y puntualizar algunas definiciones y especificaciones técnicas para dejar meridianamente claras las obligaciones de todos los operadores y de cada uno de los Estados miembros que intervienen en la pesquería del atún rojo. Se trata de lograr identificar la procedencia de todo el atún rojo que accede a los mercados de la Unión Europea para que, en caso de que este origen no pueda comprobarse, prohibir su comercialización. Con ello hemos obtenido, como el propio ponente reconoce en su informe, el programa de documentación de capturas más completo que existe sobre cualquier especie, lo que nos permite lanzar un mensaje de confianza, recordando que la organización internacional que regula la gestión del atún rojo es muy capaz de reaccionar por sí misma en el seguimiento de su situación y frente a los entramados de pesca ilegal de una especie cuyo comercio ha alcanzado una complejidad que no se da en ninguna otra especie. Es más que dudoso que, pese a las críticas, sin el conocimiento y la experiencia adquiridos por la CICAA, cualquier otro organismo pudiera, con el mismo conocimiento de causa y la misma rapidez, tomar este mismo tipo de medidas. Confiamos, por tanto, en que la entrada en vigor de este Reglamento ayude no sólo a la recuperación de la especie y a la lucha contra su explotación ilegal, sino también a reintroducir un mínimo de racionalidad y objetividad en la opinión pública y, especialmente, en el seno de algunas organizaciones no gubernamentales.